Bei dieser Richtlinie bin ich ein bisschen zwiegespalten.

Im grenzüberschreitenden Verkehr ist Europa gefordert, hier Richtlinien zu machen. Aus einem geplagten Land wie Österreich stammend ich erinnere an die Brenner und die Tauern Autobahn kann ich das nur begrüßen. Wofür ich allerdings überhaupt kein Verständnis habe, ist die Einbeziehung der Pkw in diese Richtlinie.

Aber was passiert wirklich? Wir erhöhen die Gebühr auf der Autobahn. Was machen die Autofahrer? Sie gehen aufs kleinrangige Straßennetz. Damit werden die Bürger gefährdet, und die Umwelt wird noch mehr gestört, als sie es jetzt schon ist.

Das ist einmal das Erste. Das Zweite, was man wirklich auch sagen muss, ist Wie kommt eigentlich Europa dazu, sich einzubilden, da Regulatorien für alle Staaten machen zu müssen? Ich in Österreich zahle Mineralölsteuer, das ist eine kilometerbasierte Gebühr und Abgabe. Ich zahle CO2 Steuer über die Kfz Steuer, und wir zahlen noch eine NoVA. Warum lässt man nicht dieses Wort Subsidiarität, das in aller Munde ist, doch einfach einmal wirklich wirken und berücksichtigt es auch, wenn man europäisch eine Richtlinie macht, die nicht für Mitgliedstaaten gelten darf?